Méltányolom, hogy az egyoldalú kedvezmények gondolatát az európai agrártermelők pozícióit féltő néhány kollégám fenntartásokkal kezeli. Ugyanakkor emlékeztetnék rá, hogy ez az intézkedés egyszerre bír elvi, politikai és gyakorlati jelentőséggel, és érdemes ezeket kölcsönhatásukban mérlegelni. Képviselőként magam is különösen érzékeny vagyok az európai mezőgazdaság érdekeinek védelmére, de ebben az esetben a könnyítésben érintett ukrán exporttermékek listájának összeállítását valódi hatáselemzés előzte meg, és ezt tovább is lehet erősíteni. A jogszabály tervezete már most is megfelelő garanciákat ad az esetleges piaczavarás megelőzésére, hiszen konkrét esetben saját vagy tagállami kezdeményezésre a Bizottság bármikor közbeavatkozhat. Ebben a helyzetben az Európai Uniónak késznek és képesnek kell lennie arra, hogy a szabad, európai Ukrajna iránti szolidaritásunkat kézzelfogható formában, jelen esetben kereskedelmi kedvezményekkel is kifejezze.